Specjalne podziękowania należą się Komisji Europejskiej za determinację w działaniu na rzecz funkcjonowania programu w pełnej formie.

Jest prawdą, że podstawy prawne nie interesują potrzebujących, ale muszą być przedmiotem decyzji Parlamentu i trzeba o nich rozmawiać właśnie tutaj w Parlamencie. Z tego programu mogą korzystać te kraje, które wyrażą zainteresowanie i zgłoszą swój udział, o czym mówił pan komisarz.

Jestem przekonany, że z inicjatywy tej izby zostanie to wypracowane. Mamy świadomość potrzeby wypracowania realizacji programu pomocy żywnościowej w sposób bardziej efektywny i dający lepsze wyniki. Warto przeanalizować także doświadczenia innych państwa członkowskich. Powinniśmy zapytać organizacje prowadzące dystrybucję żywności, organizacje społeczne, konsumenckie, jak lepiej i efektywniej ten program zorganizować w przyszłości.

Trzeba więc stawiać na wzrost gospodarczy i ograniczanie bezrobocia.